A multikulturalitás feltételezi, hogy egymás mellett élő népek kölcsönösen ismerik egymás múltját, kultúráját, netán nyelvét is. Ennek a kölcsönösségnek a hiányával magyarázható az a hisztériakeltés, amelynek a napokban tanúi voltunk Romániában. Két romániai megye képviseleti irodát nyitott Brüsszelben. Az egyik fővárosi riporter szerint az a baj, hogy a két megye lakossága többségében más etnikumú, mint a többség.

Hasonlóan beteges az a gondolkodás is, amely megtiltaná a szomszédnak, hogy megemlékezzen a napról, amikor elvesztette vagyonát, földjét, esetleg családtagjait. Erre is volt példa a napokban, amikor az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésre emlékeztünk június 4 én. A kirekesztő, elnémító, múltat letagadó, egy régió létét, fejlődését megtiltani akaró gondolkodásra van ellenszer egy nyitott, befogadó, kulturális értékeket megbecsülő, kisebbségek jogait tiszteletben tartó, erős Európa.